Señora Presidenta, en primer lugar quiero señalar la contribución significativa que ha aportado la política de cohesión al crecimiento económico y a la integración de los ciudadanos y de los territorios de la Unión. Por ello, era imprescindible que el Parlamento se pronunciara sobre la política que se ha de seguir a partir de 2013, y no sería justo no mencionar el trabajo realizado por Markus Pieper en su extenso informe. Dentro de la política de cohesión, el Fondo Social Europeo ha sido y será una herramienta muy importante para ayudar a los Estados miembros a adaptar sus políticas a la estrategia 2020 y en la lucha contra las crisis. El Fondo debe concentrar sus esfuerzos en crear empleo, fomentando la formación permanente, apoyando particularmente a los trabajadores de baja capacitación, a los que están fuera del mercado laboral, así como a los grupos más vulnerables, a aquéllos que sufren discriminación y, como es lógico, a las PYME. Su objetivo tiene que ser también la inclusión social y la reducción de la pobreza. Para conseguir estos fines es imprescindible que el Fondo Social, dentro de los Fondos Estructurales, cuente con recursos suficientes y que se flexibilicen y reduzcan al máximo las cargas administrativas de procedimiento.